věnujeme i této dlouhodobé otázce prosazení rovných práv, rovného zastoupení žen. Právě dnes česká vláda přijala své usnesení, ve kterém se zařadila mezi země, které se staví pozitivně k této směrnici, a vyjádřila tím svůj symbolický postoj k této otázce.

Já bych ale chtěla zdůraznit, že si myslím, že nebyly vyčerpány všechny prostředky zejména pozitivní motivace.

Myslím si, že tato regulace by neměla jít tedy z centra, z Evropské unie, ale že by členské státy měly tuto situaci řešit ve své kompetenci.